Om te beginnen moeten we via goede structuren en aangepaste maatregelen een nieuwe dynamiek tot stand brengen in de sector, die toch rechtstreeks en onrechtstreeks voor vele jobs zorgt in heel Europa, en met name essentieel is voor de uitbouw van onze kust en havengebieden. Er is al naar verwezen, de structuur, en dat betekent ook Europese structuren. Het Europees Maritiem Agentschap moet effectief een grotere rol krijgen en versterkt worden, en bijhorende competenties en middelen krijgen.

Ik denk dat wat dat betreft duidelijk moet zijn dat EMSA bij een volgende aanpassing van de bevoegdheden daar sterker moet uitkomen.

En dan hebben we natuurlijk een goede ruimtelijke ordening nodig.

Ik denk dat het ook belangrijk is dat op sociaal vlak dingen worden gedaan om het beroep opnieuw aantrekkelijk te maken voor jonge mensen.